Vista la situazione complicata, onde evitare di votare quattromila volte, meglio accettare la disponibilità della commissione TRAN e poi, la prossima settimana, se non ci sono soluzioni si votano tutti gli emendamenti. Io sto cercando di permettere ai deputati di votare in maniera seria, visto quello che è successo l'altro giorno. Si è deciso con una maggioranza di due voti, se ci ripresentiamo con tremila voti in Aula si votano cose che nessuno sa.